Señor presidente, el Consejo rechaza la lista.

Evitar que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es parte de cualquier estrategia para hacer frente a la amenaza.

El artículo 9, apartado 2, faculta a la Comisión para adoptar actos delegados a fin de identificar los terceros países de alto riesgo, teniendo en cuenta sus deficiencias estratégicas. Si bien esta lista no es perfecta, sí que resulta necesario que las entidades financieras refuercen sus controles. Sin embargo, es necesario conceder a los países concernidos el tiempo suficiente para que se puedan acometer las reformas necesarias en sus sistemas y no incluir a aquellos que ya están en proceso avanzado de reformas. La Unión tiene que realizar el seguimiento y la evolución de veintitrés Estados y otros y dotar de medios suficientes a las unidades de la Comisión para que tengan la operatividad e independencia necesarias para modificar la lista, cuando proceda, con la mayor eficacia posible. En el mismo sentido, la Unión tiene que encontrar mecanismos reforzados para hacer frente a las presiones legítimas de los terceros países que no quieren ser asociados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, pero a los que, al mismo tiempo, una regulación laxa les reporta importantes beneficios.

Las Comisiones LIBE, ECON y TAX3 en reiteradas ocasiones han señalado la no adecuación de Rusia al marco financiero. En este sentido, señor presidente, la Comisión debe tener en cuenta la opinión reiterada del Parlamento.